Monsieur le Président, je vais essayer de rappeler les grands principes qui régissent notre attitude face à ces problèmes de migration et de retour. La législation européenne impose aux États membres de faire en sorte que les ressortissants des pays tiers présents sur leur territoire puissent demander une protection internationale s'ils le souhaitent. En ce qui concerne la possibilité que ces ressortissants, afghans en l'occurrence, se voient octroyer une forme ou l'autre de protection internationale, les États membres doivent examiner chaque demande d'asile en appliquant les critères fixés par la législation européenne aux circonstances particulières propres à chaque demandeur. Les États membres doivent déterminer si le demandeur d'asile peut prétendre au statut de réfugié et, si celui ci ne satisfait pas aux critères requis pour être considéré comme un réfugié, vérifier s'il peut bénéficier de la protection dite subsidiaire.

Un, les ressortissants de pays tiers ne doivent pas être renvoyés dans leur pays s'ils s'exposent à des atteintes graves. La législation de l'Union européenne, et plus particulièrement la directive en matière d'asile dite qualification, indique que les États membres doivent respecter le principe de non refoulement, conformément à leurs obligations internationales. Donc les États membres ne peuvent pas renvoyer en Afghanistan des personnes qui sont des réfugiés au sens de la convention de Genève ou qui se sont vu octroyer la protection subsidiaire. Les États membres, en outre, sont tenus de s'assurer qu'aucune opération de reconduite ne soit effectuée en violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, laquelle oblige les États membres à garantir qu'une personne ne sera pas reconduite dans son pays si elle risque de subir des persécutions ou des atteintes graves à son retour.

L'Afghanistan est un des principaux pays d'origine des demandeurs d'asile présents dans l'Union européenne. Il faut ajouter que l'Union n'accueille toutefois qu'une petite fraction du nombre total de réfugiés originaires d'Afghanistan, dont la plupart se trouvent dans les pays voisins, notamment en Iran et au Pakistan. On ne peut pas tirer de conclusions générales sur la question de savoir si le retour contraint d'Afghans dans leur pays d'origine enfreindrait le droit communautaire, la convention européenne des droits de l'homme ou la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il appartient aux États membres où les demandes sont présentées de se prononcer sur chaque demande au regard de ses caractéristiques particulières. Lors de l'examen des demandes, les États membres doivent examiner les circonstances individuelles particulières pertinentes pour déterminer les éventuels besoins de protection de chaque demandeur. Cela suppose un examen des conditions politiques et humanitaires de sécurité et en matière de droits de l'homme qui prévalent en Afghanistan. Cela suppose également l'examen de la situation particulière de la partie du pays dont l'intéressé est originaire, ainsi que des circonstances particulières de cette personne, comme son environnement familial, ses activités dans le pays d'origine ou toute autre caractéristique spécifique pouvant la rendre plus vulnérable. On ne peut pas tirer de conclusions générales sur les besoins de protection des demandeurs afghans, mais les statistiques montrent que le taux de reconnaissance les concernant a augmenté au cours des derniers mois. Au premier semestre de 2009, près de 50 des demandeurs d'asile afghans ont reçu une protection internationale dans l'Union européenne, contre moins de 30 au dernier trimestre de

Quelles sont les conditions à remplir avant de décider de mener une opération de reconduite? Dans ma récente déclaration relative à l'opération conjointe de reconduite d'Afghans à Kaboul menée par le Royaume Uni et la France, j'ai indiqué qu'avant de reconduire un individu dans un pays tiers comme l'Afghanistan, les États membres devaient prendre trois précautions. Ils devaient, premièrement, s'être assurés que le migrant concerné ne souhaite pas demander de protection internationale deuxièmement, si une demande de protection internationale a été introduite, s'assurer que cette demande a bien fait l'objet d'un examen approfondi et individuel et a été rejetée après une procédure d'évaluation appropriée troisièmement, s'assurer que la vie du migrant reconduit dans son pays d'origine n'y sera pas menacée. La Commission a cherché à obtenir davantage de précisions sur les circonstances de cette opération de reconduite d'Afghans menée par la France et par le Royaume Uni. Mais la Commission ne dispose actuellement d'aucun élément indiquant que ces trois conditions n'auraient pas été respectées par les personnes concernées. Qu'en est il de ces opérations de retour impliquant plusieurs personnes reconduites, pour autant que le dossier de chacune d'elles ait fait l'objet d'une appréciation individuelle? Le protocole IV de la convention européenne des droits de l'homme et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne interdisent les expulsions collectives, mais il n'y a pas d'obstacle juridique, ni d'ailleurs aucune objection de principe, à ce que plusieurs mesures de retour qui ont été prises individuellement soient effectuées conjointement, chacune sur la base d'une décision distincte, par exemple en utilisant un même vol. Il n'existe pas non plus d'obstacle juridique à ce que ces opérations soient organisées conjointement par plusieurs États membres. Le mandat actuel de Frontex prévoit déjà une coopération opérationnelle dans le domaine des opérations conjointes de reconduite. Le Conseil européen a demandé que les capacités opérationnelles de Frontex soient renforcées et que soit notamment envisagée la possibilité d'affréter régulièrement des avions pour mener ces opérations. Ces opérations conjointes devraient améliorer l'efficacité des opérations de reconduite sur le plan logistique et peut être aussi bénéficier d'un certain nombre d'accompagnements très souhaitables, s'agissant de reconduites toujours douloureuses. Il convient également de noter que, si la directive retour n'a pas encore été transposée par la plupart des États membres, la Commission encourage néanmoins les États membres à s'assurer à présent que leurs décisions en matière de reconduite sont conformes aux normes établies par cette directive. Cela implique notamment que la priorité soit donnée aux retours volontaires, que des voies de recours contre les décisions de retour soient prévues et que les besoins particuliers des personnes vulnérables soient pris en compte. Cette directive retour n'est pas encore applicable. Elle le sera bientôt et elle permettra encore d'apporter quelques garanties supplémentaires aux intéressés. Cela étant, voilà les réponses, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, que j'ai voulu faire dans le droit fil du droit européen. Évidemment, Tobias Billström a expliqué aussi que, dans tous ces problèmes, nous essayons de garder un juste équilibre entre la volonté d'accueillir ceux qui sont persécutés pour des raisons politiques et qui méritent vraiment qu'on les protège, et puis en même temps la nécessité de reconnaître aussi que certaines demandes n'ont pas de raison d'être